Vandaag hebben we de kans om de daad bij het woord te voegen, want het LIFE programma is het enige programma dat specifiek gericht is op natuur en klimaatactie.

Dit programma werkt en het levert Europese meerwaarde op.

Het gaat inderdaad over de gezondheid, het welzijn en de welvaart van onze kinderen en onze kleinkinderen.